Frau Präsidentin, Herren Präsidenten!

Aus Sicht der Handelspolitik können wir mit Maltas Präsidentschaft nicht zufrieden sein.

Was besagt das neue Mandat für die Gespräche mit Marokko nach dem Gerichtsurteil zugunsten Westsaharas und der Polisario? An Sie und an die estnische Ratspräsidentschaft und an Herrn Tusk gerichtet Der Rat muss unverzüglich handeln!

Warum waren Sie im Trilog so wenig kompromissfähig?

Dennoch ein Lob Gemeinsam haben wir die von der Kommission vorgeschlagenen Quoten gesenkt und mit strikten Auflagen verknüpft. Sozial und beschäftigungspolitische Fortschritte der Regierung in Kiew sind nun Bedingung. Erstmals wird die Kommission über die sozialen Auswirkungen der Maßnahmen in der Ukraine und in der Union berichten müssen.